Ik citeerde toen het beginvers van een van de oudste Duitse protestliederen tegen de onderdrukking van de vrijheid De gedachten zijn vrij.

is dat precies wat China probeert.

Maar intern gaat men zijn gang met vele politieke gevangenen die men probeert te genezen van hun ideologische ziekte tot de gedachten zuiver zijn.

Daarom herhaal ik wat ik vorig jaar zei de EU heeft de plicht om de Chinese autoriteiten in duidelijke taal te vragen de vervolging te stoppen, de gevangenen vrij te laten en de kampen te sluiten.